Domnule președinte, Marea Mediterană a devenit cimitir pentru mii de oameni. Este inadmisibil ca Uniunea Europeană să nu ia măsuri pentru protejarea vieții oamenilor, mulțumindu se doar să facă statistici cu mii de copii, femei, bărbați pe care apele Mării Mediterane îi înghit în fiecare an. Trebuie să dobândim cunoaștere și să neutralizăm rețelele de traficanți din țările de origine și din țările de ambarcare pe nave a migranților ilegali. Trebuie să utilizăm mijloace navale de care dispun statele membre ale Uniunii pentru întoarcerea ambarcațiunilor având la bord migranți ilegali încă de la limita apelor teritoriale a statelor de ambarcare. Solicit Comisiei Europene ca în regim de urgență să elaboreze și să prezinte Parlamentului un plan de acțiune, dar și o propunere de reglementare în domeniul migrației ilegale din statele terțe, propunere care prin adoptare să devină aplicabilă pe întreg teritoriul Uniunii.